Domnule președinte, aș vrea, în primul rând să condamn cu fermitate încercarea de lovitură de stat care a avut loc în luna iulie în Turcia. Faptul că această tentativă de a prelua puterea prin violență nu a reușit e un lucru pe care trebuie să l salutăm. Fiindcă, evident, într un stat democratic, violența nu poate înlocui sub nici o formă vocea urnelor. Nimeni nu știe, însă, dacă acesta este sfârșitul tentativelor de a prelua puterea în Turcia, altfel decât în mod democratic. Dincolo de asta, aș vrea să mi exprim serioasa îngrijorare față de modul în care această lovitură de stat eșuată a fost utilizată pentru a regla o serie de conturi politice. Sigur, cei care au încercat să preia puterea cu forța trebuie trimiși în fața justiției. Dar nimic nu justifică folosirea acestui pretext pentru a elimina opoziția politică, pentru a vâna profesori, jurnaliști, simpli cetățeni turci descriși ca teroriști. Turcia trebuie să respecte libertatea de exprimare și de asociere. Cred că prietenilor noștri turci trebuie să le fie clar faptul că nu vom renunța la nici una din condițiile pentru liberalizarea vizelor. Cetățenii turci vor avea dreptul să călătorească liber în Uniune atunci când toate cele 72 de criterii vor fi îndeplinite de către autorități.